Het land lijkt nog niet van ver op een democratie. Er is geen functionerende, zorgende overheid, burgerlijke vrijheden zijn quasi onbestaande. De internationale gemeenschap schreef al ontelbare rapporten over de mensenrechten in het land en er verandert bitter weinig. Wat wel nog functioneert, zijn de gewelddadige veiligheidstroepen en de milities van dictator Al Bashir. Die schieten met scherp op burgers die de straat opgaan als antwoord op honger, economische onzekerheid en de hardhandigheid van het regime in Khartoem. Bij recente demonstraties vielen tientallen doden en honderden gewonden.

Bekende methodes van een regime dat angst heeft voor de straat en een vrees die terecht is. Of we nu buiten protesteren of binnen verhongeren, dood gaan we toch, weerklinkt het in de straten. Dit Parlement moet een kant kiezen en zijn steun uitspreken voor de activisten, voor het middenveld dat zich steeds meer mobiliseert, voor het volk van Sudan, dat lijdt onder het regime van iemand die omwille van mensenrechtenschendingen thuishoort achter de tralies. Bouwen aan een betere samenleving doe je niet met de heer Al Bashir.